Alors je pense que cette sidérurgie, nous devons la défendre en étant responsables sur le plan des investissements que nous pouvons faire dans ce secteur. Nous devons également faire en sorte qu'elle défende l'environnement, qu'elle soit une industrie propre et une industrie avec des droits sociaux protégés. Nous devons aussi être cohérents et je demande au Conseil de pouvoir moderniser les instruments de défense commerciale parce qu'à force de bloquer ces instruments, nous ne pouvons plus défendre nos industries, toutes nos industries.